Pane předsedající, dostáváme se k tématu, které je na našich stolech opakovaně. Bavíme se o vyhánění lidí, jejich ponižování, porušování základních lidských práv a páchání zločinů proti lidskosti.

Je to bezprecedentní situace a myslím si, že my musíme pomoci za prvé Bangladéši, který na svém území hostí 1 milion lidí, a to ve spolupráci s organizací ASEAN. Samozřejmě musíme žádat okamžitou pomoc pro uprchlíky, vyšetření těchto zločinů a žádat o rychlou akci právě evropské instituce, protože v jednání s Myanmarem musí náš hlas jednoznačně zaznít a zaznít tak, že tyto zločiny proti lidskosti budou vyšetřeny a viníci budou hnáni ke spravedlnosti.